To samozřejmě nebrání tomu, aby byla přijata jednotná procesní pravidla.

Jsem rád, že ho zpravodajové vylepšili. Já bych chtěl tuto situaci ovšem odlišit od nekalé daňové soutěže, to znamená, že jestliže členské státy si stanoví oprávněně svoji daňovou politiku a není to nekalá daňová soutěž, tak je to skutečně v jejich kompetenci. Ale v okamžiku, kdy jsme svědky, že dochází i mezi členskými státy k jakési nekalé daňové soutěži, musím se přiznat, že to ne zcela rád vidím a to je velmi jemně řečeno ,a bylo by dobré, aby i na tuto otázku byla schopna třeba Evropská komise reagovat.